Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, depuis cinq ans que je travaille ici sur les questions des droits de l'homme, comme députée, je mêle perplexité, colère, rage d'impuissance. C'est dans cet état d'esprit que j'ai lu votre cinquième rapport. Oui, depuis 2009, il y a des améliorations mais globalement nous sommes encore loin du compte, loin d'un document permettant simplement d'avoir une analyse globale, de juger objectivement ce que fait l'Union européenne en la matière. Je vais prendre deux exemples caricaturaux mais qui permettront de montrer, me semble t il, les efforts à faire. Quand je lis dans le bilan de l'Union en la matière que Mme Ashton a participé au 150e anniversaire de la Croix Rouge, je me dis de qui se moque t on? Quand je lis que l'Union européenne a aidé la Chine et la Pologne à avoir un dialogue sur des bonnes pratiques en matière de chômage des jeunes, je me fais la même réflexion. Plus sérieusement, parce que j'aime être constructive, oui, la contribution du Parlement européen est mieux prise en compte mais, pour aller de l'avant je l'ai déjà dit il faut que le groupe de contact fonctionne réellement. On est loin du compte. Il faut que nos urgences fassent réellement l'objet d'un suivi sérieux.

J'ai un peu envie de vous dire heureusement que vous êtes là. Très concrètement encore, oui, il y a des points focaux partout, mais leur efficacité est très variable.

Même chose et même demande sur les stratégies par État, qui seraient plus opérationnelles si elles étaient transparentes, notamment transmises aux ONG qui travaillent dans les pays concernés. L'analyse pays par pays reste marquée par un certain deux poids, deux mesures contraire à une vision universaliste des droits de l'homme. Et ne nourrissons pas nous mêmes le relativisme culturel, religieux, comme on vient encore de l'entendre.

Les lettres de mission du commissaire sont contraires aux priorités que vous venez de nous énoncer. Vous savez bien, Monsieur le Commissaire, qu'il n'en est rien mais il y a encore tout un monde entre les discours et les actes de l'Union européenne en la matière.